sensata ed equilibrata. Quindi ringrazio ancora una volta i relatori Danuta Maria Hübner e Pedro Silva Pereira per l'eccellente lavoro che hanno svolto. Al Consiglio, ho sottolineato che la proposta del Parlamento assicura che nessun paese perderà seggi rispetto alla situazione attuale e tiene conto dell'esigenza politica di avere un Parlamento più ridotto in seguito all'uscita del Regno Unito, della necessità di adeguare la composizione del Parlamento ai cambiamenti demografici degli ultimi anni nei vari paesi membri, e dell'opportunità di serbare un margine per la futura assegnazione di seggi a paesi di nuova adesione. Sono convinto che questa proposta otterrà una rapida approvazione da parte del Consiglio europeo, anche perché la decisione attualmente in vigore, che è del 2013, si applica soltanto alla legislatura in corso e quindi abbiamo la necessità di adottarne una nuova in tempo utile per le elezioni europee del prossimo anno. Interrogato sull'argomento, ho anche spiegato che nella sua proposta il Parlamento non ha ripreso l'idea di istituire liste transnazionali, un'idea suggestiva ma che, per il momento, non gode del sostegno di una maggioranza all'interno dell'Assemblea. I capi di Stato e di governo torneranno probabilmente sulla questione, in futuro, magari in vista delle elezioni del 2024. Ho ricordato inoltre che il Parlamento ha presentato una proposta di revisione della legge elettorale già nel 2015 e ci auguriamo che il Consiglio europeo approvi almeno le parti sulle quali c'è consenso in tempo utile per le prossime elezioni.

Ho sottolineato la posizione ampiamente maggioritaria in Parlamento, secondo cui l'introduzione di questa pratica alle elezioni del 2014 ha rappresentato un passo importante sulla via di un'Europa più politica, da cui non si deve tornare indietro. Non soltanto la pratica va mantenuta, ma dovrebbe essere migliorata, al fine di rafforzare la legittimazione della Commissione attraverso un legame fiduciario con il Parlamento più forte. Se vogliamo ridurre le distanze che esistono oggi tra le istituzioni e i cittadini, dobbiamo dare loro la convinta sensazione di essere parte delle decisioni sul futuro governo dell'Unione europea. Questo è comunque un punto che rimane problematico per il Consiglio europeo, dato che a diritto costante occorre trovare il modo per far salve le prerogative attribuite al Consiglio dal trattato.

Al Consiglio europeo informale abbiamo anche discusso del nuovo quadro finanziario pluriennale. Ho detto che l'Europa che auspichiamo deve poter disporre delle risorse finanziarie necessarie a conseguire gli obiettivi che avremo concordato. Ho riaffermato che il bilancio post 2020 deve essere un bilancio politico, basato non su logiche meramente redistributive ma su una strategia chiara e obiettivi precisi. Occorre prima compiere le scelte politiche e soltanto dopo stabilire le risorse di bilancio necessarie per realizzarle, e non il contrario. Ho detto che le priorità del Parlamento sono quelle dei nostri cittadini ed è evidente che il nuovo quadro finanziario dovrà permettere all'Unione di uscire rafforzata dalle crisi del recente passato e affrontare le nuove sfide, come il controllo efficiente della migrazione, la lotta alla disoccupazione giovanile e la sicurezza interna ed esterna, quindi anche la lotta al terrorismo e naturalmente la questione della difesa e della lotta al cambiamento climatico.

Siamo tutti d'accordo sul fatto che il nuovo quadro finanziario debba essere finalizzato a favorire il benessere, la crescita economica a lungo termine sostenibile, l'occupazione di qualità e l'innovazione, oltre che naturalmente a promuovere l'economia mediante la coesione sociale e territoriale. Ho sottolineato che il Parlamento riconosce anche la fondamentale importanza di una politica agricola comune moderna ed ecocompatibile, che possa assicurare la sicurezza alimentare e garantire la sopravvivenza della popolazione rurale. Durante il dibattito, ho sottolineato anche quanto sia importante per noi puntare su risorse proprie. Ho detto che il Parlamento europeo ha una posizione che punta all'1,3 del PIL europeo, e quindi più soldi nel bilancio, ma ho insistito non poco sulla questione delle risorse proprie, come avevamo concordato anche nel corso della riunione informale che ho avuto con i presidenti dei gruppi.

Quanto al calendario, ho illustrato qual è la posizione maggioritaria all'interno del Parlamento, cioè la volontà di avere un voto in Aula sul bilancio prima delle prossime elezioni europee. I tempi tecnici ci sono, dovremo utilizzare al meglio quelli politici. Ho detto che noi siamo pronti a fare tutto ciò che è possibile se questo diventa il nostro obiettivo comune. Queste, in sintesi, sono le cose che ho riferito a nome e per conto del Parlamento dopo essermi incontrato ancora una volta in maniera informale con tutti i presidenti dei gruppi, proprio perché, data la delicatezza della questione e la sua importanza, ho preferito